Je pense qu'il est important, dans la mesure où cette problématique gagne en importance dans le débat public et auprès de beaucoup de nos concitoyens, que nous puissions nous exprimer par écrit, par une résolution, à la fin de ce débat.